Ne morem si kaj, da ne bi, se oglasila. Tukaj približno dvajset minut ali malo več, smo poslušali, kako naj rečem, sovražni govor dobesedno, no. A veste, s takim tonom, ne vem, no, saj vi ste imate kilometrino daljšo kot nekateri, ko smo komaj prišli, vendar, zavedajte se, da ljudje tudi to gledajo, in se mi zdi, da na takem nivoju, da bi bilo potrebno, nekako gospoda Pojbiča ustaviti oziroma ga opozoriti, da vendar z vsemi besedami, žaljivkami, pa res ni treba na tem, zboru zdaj sodelovati in govoriti. Tema pogovora je je proračun, enaindvajset in mislim, da bi bilo prav, da se tega držimo. Res ne morem iz svoje kože in sem morala to povedati in ne zdi se mi prav, počutim se kot kot en smrkavec tamle nekje, ker sem poslušala tole zdaj dvajset minut in več. Hvala lepa.